Vor drei Monaten haben wir diese Debatte bereits geführt, und seit damals gibt es keine neuen Entwicklungen. Somit bleibt wohl allein die Absicht, den Druck auf die Kommission beizubehalten. Ich kann deshalb bereits Gesagtes wiederholen Wir haben 2014 eine Verordnung beschlossen, die sich der geänderten Verantwortung an die europäischen politischen Parteien stellt und verbesserte Regelungen darstellt und definiert. Wir haben den Parteien einen klaren Rechtsstatus gegeben, ihre Rechte und Pflichten definiert und deutlich bessere finanzielle Rahmenbedingungen geschaffen. Es stellt sich die Frage, warum Abgeordnete einiger Parteien seit Monaten darauf drängen, diese Verordnung zu überarbeiten, denn die Verordnung selbst ist noch nicht voll umgesetzt. Und gerade diese Parteien haben damals deren jetzige konkrete Ausrichtung bestimmt.

Warum sollte plötzlich das Verbot des Gewinnzwecks definitorisch aufgeweicht werden?

Warum sagt man nicht, wie man diese entstehende Lücke kompensieren will? Und wir sind dafür, erst einmal umzusetzen und ab Mitte 2018 das heißt, quasi morgen genauer hinzuschauen, was langfristig gegebenenfalls nicht tragfähig ist, inklusive der Schlupflöcher.